A témát nagy érdeklődéssel követi a közvélemény, ezért is fogadtuk döbbenettel azt a minapi hírt, hogy zárt ülésén az Alkotmánybíróság határozatlan időre elnapolta a kettős állampolgársággal kapcsolatos döntését. A választások évében járunk Szlovákiában is. Nem kérdés, politikai játszma tanúi vagyunk és velünk együtt a zaklatásnak kitett polgárok is. Jó lenne, ha az Alkotmánybíróság végre érvényt szerezne a szlovák alkotmány által garantált polgári jogoknak.